La rândul meu, ridic problema pericolului încetării plăților din sectorul dezvoltării rurale și alte sectoare deja menționate de alți colegi. De asemenea, doresc să insist asupra unui punct din avizul Comisiei pentru agricultură, referitor la plățile pentru măsurile de dezvoltare rurală. Prin avizul său, Comisia pentru agricultură a solicitat Comisiei să acorde statelor membre flexibilitatea necesară pentru a transfera fondurile necheltuite între axe. Această flexibilitate este necesară și poate să contribuie la creșterea economică. De aceea, revin asupra acestei solicitări și atrag atenția asupra faptului că timpul rămas pentru realizarea ajustărilor necesare este foarte scurt.